virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta með síðari breytingum um afnám stimpilgjalda vegna kaupa á íbúðarhúsnæði einstaklings þetta frumvarp frú forseti er tilraun til þess að koma til móts við vanda fjölskyldna og einstaklinga í landinu vegna lána og vegna húsnæðislána

með mér sem flutningsmenn að þessu frumvarpi eru þingmenn í þingflokki sjálfstæðisflokksins við leggjum til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á þrítugasta og fimmtu grein a laganna og eftirfarandi breytingar verði gerðar a orðið fyrstu í fyrstu málsgrein fellur brott b önnur málsgrein orðist svo skilyrði niðurfellingar samkvæmt fyrstu málsgrein er að lánsfjárhæð sú sem fram kemur í hinu stimpilfrjálsa skjali skuli einvörðungu ætluð til fjármögnunar kaupa á

laganna a falli brott d í stað orðanna séu uppfyllt í fyrsta málsl sjöttu málsgrein kemur sé uppfyllt e í stað orðanna skulu eftirfarandi gögn liggja fyrir í öðrum málsl sjöttu málsgrein kemur skuli liggja fyrir afrit af þinglýstum kaupsamningi afsali eða annarri eignarheimild vegna fasteignar sem hið stimpilfrjálsa skjal er gefið út til fjármögnunar kaupa á f a til c liðir sjöttu málsgrein falla brott g á eftir sjöttu málsgrein kemur ný málsgrein svohljóðandi þrátt fyrir ákvæði tuttugasta og fjórða og tuttugasta og sjöttu grein skal þegar fasteignaveðskuldabréf einstaklings er endurnýjað með nýju fasteignaveðskuldabréfi sem kemur í stað þess eldra hljóði lög þessi öðlast gildi fyrsta maí tvö þúsund og tólf

með frumvarpi þessu er lagt til að stimpilgjöld vegna kaupa einstaklinga einstaklings eða fjölskyldu á íbúðarhúsnæði til eigin nota verði afnumin ekki eingöngu á fyrstu íbúð heldur almennt afnumin það eru augljós rök sem hníga að því að auðvelda einstaklingum að koma sér þaki yfir höfuðið og teljum við flutningsmenn að ekki eigi að nýta slík viðskipti til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð í þrítugasta og fimmtu grein a í lögum um stimpilgjald númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta er nú kveðið á um að kaupandi húsnæðis til eigin nota skuli undanþeginn stimpilgjaldi við fyrstu kaup við flutningsmenn teljum rétt að víkka út það ákvæði þannig að það taki til allra kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði til eigin nota jafnframt er lagt til eins og greint var frá í nýrri málsgrein á eftir sjöttu málsgrein laganna að endurfjármögnun lána vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota verði undanþegin stimpilgjaldi og það eru lagðar til breytingar þar að lútandi þessu til samræmis í dag er það svo virðulegur forseti að af veðskuldabréfum og tryggingabréfum þegar skuld ber vexti ber að greiða eins og hálft prósent stimpilgjald af fjárhæð bréfs af afsölum kaupsamningum og öðrum yfirfærslugerningum um fasteign greiðist núll komma fjögur prósent stimpilgjald af fasteignamati eignar að lóðarréttindum eignar meðtöldum afnám þessara gjalda sem geta numið umtalsverðum fjárhæðum er því virðulegur forseti til augljósra hagsbóta fyrir einstaklinga og fjölskyldur

koma megi til móts við einstaklinga og fjölskyldur í landinu vegna lána til húsnæðiskaupa með þessum einföldu breytingum á lögum um stimpilgjald númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta með síðari breytingum getur löggjafinn á einfaldan hátt aðstoðað einstaklinga og fjölskyldu með því að afnema stimpilgjald á íbúðarhúsnæði til eigin nota þetta getur komið fjölskyldum til góða ef þær þurfa og ef þær vilja minnka við sig vegna þess að þær eru í of stóru húsnæði ef þær vilja fara úr dýrara húsnæði í ódýrara húsnæði að þá auðveldar það að afnema stimpilgjald af fasteignakaupum auðveldar fólki að gera svo ekki síður frú forseti í ljósi þess sem margoft hefur komið fram hér vegna gengistryggðra lána vegna þess að verið er að gefa fólki í auknum mæli kost á því að taka óverðtryggð lán getur það komið einstaklingum og fjölskyldum til góða að afnema einnig stimpilgjald þegar um endurfjármögnun lána vegna húsnæðiskaupa er að ræða virðulegur forseti við flutningsmenn þessar breytingar á frumvarpi númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta um stimpilgjöld teljum að með þessum hætti með þessum breytingum á þrítugasta og fimmtu grein a laganna geti alþingi þá geti löggjafinn á einfaldan hátt komið til móts við einstaklinga og fjölskyldur í landinu og ég óska þess að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til efnahags og viðskiptanefndar